Mianowicie jestem zdumiony tezą, że zamykanie krajów, zamykanie rynków, zamykanie zawodów to jest otwieranie się na młodych ludzi, to jest dawanie im nowej szansy.

To pokazuje, jaka to jest potęga, właściwie to jest filar, fundament wspólnego rynku. Ale na tym rynku usług nie dzieje się dobrze właśnie ze względu na regulacje dotyczące zawodów regulowanych.

Świadczą o tym także liczne regulacje. To są, proszę Państwa, w skali Unii Europejskiej dziesiątki tysięcy przepisów, dziesiątki tysięcy przepisów. Sam fakt, że 1200 organów krajowych zajmuje się tym tematem, pokazuje, jak to jest wszystko zagmatwane i skomplikowane.